De asemenea, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, precum și Strategia UE 2020, oferă o nouă perspectivă asupra revizuirii la mijloc de termen a perspectivei financiare actuale. Solicit Comisiei să dea dovadă de flexibilitate și promptitudine atunci când, conform regulamentului FEDER, un stat membru va solicita revizuirea programelor operaționale sau a cadrului de referință strategic național. Actuala criză economică ar putea determina unele schimbări în ceea ce privește prioritățile bugetare, tocmai pentru a asigura finanțarea adecvată a domeniilor prioritare. În acest context solicit promovarea solidarității și eficienței în domeniul resurselor energetice, a infrastructurii de transport și agriculturii, a infrastructurii de bandă largă în zonele rurale, domenii prioritare care pot asigura crearea de locuri de muncă.